Signora Presidente, onorevoli colleghi, signor commissario, lo scandalo di cui stiamo discutendo impone una seria riflessione su due aspetti distinti ma strettamente correlati tra loro. Da un lato la protezione dei nostri consumatori, per la quale è quanto mai necessario un approccio armonizzato tra gli Stati membri con maggiori controlli, non solo sulla carne in entrata, ma anche sulle partite già importate dal Brasile dall'altro gli standard che i nostri operatori devono rispettare e che rendono i prodotti europei i più